Doamnă președintă, doamnă comisar, tăcerea dumneavoastră în fața abuzurilor din România este asurzitoare. Vreau să vă spun foarte clar obiectivul partidului meu este consolidarea proiectului european și eliminarea standardelor duble pe care dumneavoastră le tolerați. Populismul și extremismul care amenință proiectul european își trag rădăcinile din desprinderea de realitate a oficialilor europeni față de ce se întâmplă în capitalele europene. Din cauza lipsei de bun simț în abordările Comisiei Europene față de MCV și abuzurile dovedite în țara mea, reputația Uniunii Europene are de suferit.

Unii dintre dumneavoastră se vor regăsi și în viitoarea formulă a Comisiei și vă cer să încetați amestecul brutal în procesele judiciare și constituționale ale statelor membre.